Sprawozdanie wyczerpująco przybliża tę tematykę w kontekście polityki prowadzonej przez Unię Europejską. W obliczu walki z globalnym kryzysem ekonomicznym, wysokim bezrobociem i inflacją szczególnie łatwo stracić z oczu najważniejsze wartości, jakimi są prawa człowieka. Niemniej jednak realizacja wartości mieszczących się w tym szeroko pojmowanym terminie powinna być zawsze podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony przez kraje trzecie w przypadku różnych form współpracy z Unią Europejską. Zysk ekonomiczny chociaż istotny i niemożliwy do pominięcia nie może być jednak okupiony zgodą na naruszanie podstawowych praw jednostek i społeczności występujących w katalogu wartości przyjętych w kręgu Unii Europejskiej. W chwili obecnej problematyka ta zyskuje na aktualności, tym bardziej jako że jesteśmy w trakcie prowadzenia negocjacji tak handlowych, jak i akcesyjnych z państwami, które nie zawsze w sposób zbieżny interpretują pojecie praw człowieka lub świadomie je naruszają.